Pani Przewodnicząca! Oczywiście poparłam tę rezolucję w sprawie uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych, ponieważ uważam, że obecna sytuacja jest absolutnie nieracjonalna. Gromadzimy w swoich domach, biurach mnóstwo ładowarek, które już nie pasują do żadnych urządzeń. Konsumenci wciąż mają do czynienia z sytuacją, w której przy zakupie nowych urządzeń od różnych dostawców otrzymują różne ładowarki i nie mają innego wyjścia, jak tylko kupować czy otrzymywać kolejną nową ładowarkę przy zakupie telefonu komórkowego od tego samego dostawcy. Dochodzi do tak idiotycznych sytuacji, że ten sam dostawca, ten sam producent tego samego telefonu kolejny model wypuszcza na rynek z nową ładowarką.